Le dossier est gelé, alors que le Conseil, en tant que colégislateur, est tenu de prendre position, quelles que soient les lignes rouges tracées par les États membres. Sur le fond très brièvement, parce que je ne pense pas que le fond soit véritablement le sujet ce soir, il s'agit ici de procédures ma position n'a pas changé augmenter l'emploi des femmes, oui

répondre aux défis démographiques, oui encore.

Alors, même si j'ai des doutes sur la flexibilité annoncée par certains de mes collègues, je voudrais, pour sortir de cette impasse car c'est essentiel poser une question aux représentants du Conseil pourquoi ne repart on pas effectivement, comme l'a dit Mme Záborská et comme vient de le dire mon collègue,